Zawsze mamy tak, że wieloletnie ramy finansowe i debata o nich to debata o kondycji finansów europejskich, o kondycji Europy od strony ekonomicznej.

Wiemy, że jest ciężko, ale też nie najgorzej. W imieniu komisji chcę podkreślić konieczność dbania o gwarancje finansowe dla takich programów, jak Kreatywna Europa, Erasmus, Europa dla obywateli, ale także niedopuszczanie do tego, aby były zaległości w płatnościach.

Trzeba zadbać o to, aby te działania Europy, które są najistotniejsze, były dobrze promowane, aby wspierać programy informacyjne i aby

Musimy zadbać o promowanie naszego wysiłku, naszych instytucji, i na to środków nie może zabraknąć, bo inne koszty będą wielokrotnie większe.